Señor presidente, señor comisario, en primer lugar quiero felicitar a los dos ponentes por el gran trabajo que han hecho y a usted, señor comisario, por su implicación en estos temas tan sensibles.

Entiendo y comparto los objetivos de transparencia, de garantizar el nivel de protección de la salud humana, el aumento de la confianza de los consumidores o la reducción de las cargas administrativas. Sin embargo, hay que evitar que se sigan poniendo en duda los resultados de los dictámenes científicos en base a factores ideológicos que condicionan la capacidad de innovación y de competitividad. Debido a la creciente mediatización de la toma de decisiones respecto al uso de plaguicidas, es necesario reconducir este debate al terreno técnico y científico. Las decisiones sobre los plaguicidas deben tomarse única y exclusivamente por criterios científicos, sin injerencias políticas e ideológicas. Yo no quiero dejar de recordar ―como persona de contacto con el Parlamento y la EFSA― que esta agencia es independiente y científicamente irreprochable, y que su trabajo se ciñe exclusivamente al Reglamento en vigor.

Lo que ocurre es que el riesgo cero no existe, y la utilización de estos productos también entraña sus riesgos, que siempre se pueden minimizar y estoy hablando de las dosis, de la época de aplicación o del procedimiento de aplicación.